Realizując wspólną współpracę polityczną z wieloma krajami często napotykamy na występujący w rozmaitych formach problem dyskryminacji tych praw. Szczególnego znaczenia sytuacja taka nabiera w relacjach z najbliższymi sąsiadami, nierzadko także krajami o europejskich aspiracjach. Naszym nadrzędnym celem powinno być dążenie do zagwarantowania wolności obywatelskich w krajach bezpośrednio powiązanych z Unią. Sztandarowym przykładem jest Białoruś od wielu lat rządzona przez autorytarny reżim dopuszczający się w sposób brutalny eliminowania przeciwników politycznych. W wielu innych krajach post sowieckich również napotykamy elementy sprzeczne z międzynarodowymi normami i standardem zachowań wobec własnych obywateli. Najczęściej są to pozostałości minionej epoki. Znajdziemy także przypadki niewłaściwego sprawowania urzędu przez demokratycznie wybrane władze. Sprawne i skuteczne działania celem podniesienia standardów politycznych w krajach znajdujących się we wspólnej orbicie interesów to zadanie europejskiej dyplomacji. Powołanie specjalnego przedstawiciela może te zabiegi ułatwić, musi jednakże działać on w ścisłym powiązaniu z wysokim przedstawicielem do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz pod kontrolą Parlamentu. Jest to istotny warunek zapewnienia spójności polityki zagranicznej. Kończąc chciałbym zaznaczyć, że promowanie praw człowieka w świecie musi odbywać się z poszanowaniem prawa do życia w tradycyjnej rodzinie i zapewnieniem ochrony wyznawanych wartości.